Domnule președinte, din păcate există încă politicieni care pun sub semnul întrebării efectele negative ale schimbărilor climatice. Ceea ce vedem astăzi că se întâmplă în Europa, ca fenomene climatice, ca și în lume, ne demonstrează că nu prea mai avem timp mult pentru decarbonizarea economiei mondiale. De aceea, voi susține ambele rapoarte, pentru că ele indică calea cea bună. Pe de o parte, dezvoltarea energiei regenerabile, pe de altă parte, economisirea energiei. Doresc să vă spun că România deja a îndeplinit ținta cu privire la energia regenerabilă pentru anul 2020. Doresc, de asemenea, să punctez o idee importantă în mod normal, ar trebui restructurate imediat strategiile cu privire la investițiile în energie, în sensul opririi investițiilor în dezvoltarea de capacități de energie bazate pe combustibili fosili și, evident, îndreptarea investițiilor spre energie regenerabilă, dar și spre cercetare-dezvoltare, în special în zona stocării energiei electrice.